Que se ha actuado bien y que se ha contribuido enormemente a que no haya habido un colapso en la liquidez del conjunto de la economía.

Por ejemplo, en estos momentos, el Ecofin se está ocupando de ver de qué forma se desarrollan los avales que se concedieron a la banca, de si hay o no determinadas restricciones a las empresas del sector financiero y de cómo se está llevando a cabo la financiación de crédito por parte del Banco Central Europeo. Quisiera decir simplemente, como cita creo de autoridad, que el 7 de diciembre de 2009, el Presidente del Banco Central Europeo, el señor Trichet, decía que no hay ninguna restricción a la oferta para que la banca pueda tomar prestado dinero del Banco Central Europeo.

Si hay bancos que no acuden, es un tema de cada una de esas entidades financieras, pero que, por parte de la Unión Europea, por parte del Banco Central Europeo, no existe ningún tipo de restricción en ese sentido. En todo caso, naturalmente el Consejo, junto con el Parlamento Europeo, está muy dispuesto a examinar las directivas que están aquí ya para ser discutidas en relación con los sistemas de supervisión financiera o cualquier otra iniciativa que la Comisión pueda avanzar en ese sentido.